Hvala za besedo. Spoštovani, ponovno. Družinski zakonik v okviru urejanja preživninske dolžnosti s strani staršev med drugim ureja tudi obveznost preživljanja otroka v primeru izrečenega ukrepa. Predlog zakona o spremembah Družinskega zakonika pa pa spreminja način določitve prispevka k stroškom oskrbe za otroke v okviru preživljanja otroka, ki je nameščen v rejništvo ali zavod. Predlog zakona posega v določbo tretjega in četrtega odstavka stoštiriinosemdesetega člena Družinskega zakonika, ki prispevek izplačane preživnine določa neenako za otroke v rejništvu in v zavodu ter ne upošteva dejstva, da vrsta namestitve ni otrokova izbira. Poleg tega je upoštevano tudi dejstvo, da je otrok lahko upravičenec do družinske pokojnine. Predlagana ureditev je po naši oceni pravičnejša do otrok v primerjavi sedaj veljavno ureditvijo v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti ter z ureditvijo v stoštiriinosemdesetem členu Družinskega zakonika, ki določa prispevek k stroškom oskrbe glede na to, v katero vrsto institucionalnega varstva je otrok nameščen . Predlog zakona določa prispevek k stroškom oskrbe le v primeru, če otrok te prihodke dejansko prejema. Predlog zakona tudi določa, da poplačilo stroškov oskrbe uredi skrbnik in o tem ne odloča več sodišče. Predlagana ureditev bo tudi enostavnejša za centre za socialno delo, saj ne predvideva sklepanja vsakokratnih aneksov k rejniškim pogodbam glede na dejansko prejete prihodke ter do sodišč glede določanja poplačila stroškov oskrbe. Hvala. Hvala lepa. Predlok zakona je ...